Hovoríme tu teraz celkom o inej téme, hovoríme o tolerancii a o tom, že väčšina hostiteľských členských štátov neuznáva manželstvá ani registrované partnerstvá, ktoré zákonne, a to zdôrazňujem, zákonne uzatvorili občania rovnakého pohlavia. Tým podľa všetkého ale dochádza k porušovaniu smernice o práve na voľný pohyb. Na prvý pohľad sa jedná o technicko právny problém, pretože smernica definuje člena rodiny, občana Európskej únie ako manžela manželku, resp. partnera partnerku, s ktorým občan uzatvoril registrované partnerstvo. Prvým problémom je, že voľnosť pohybu registrovaných partnerov je daná tým, či legislatíva hostiteľského štátu považuje registrované partnerstvo za ekvivalent manželstva. Ak nie, smernica sa nevykonáva v plnej miere, a tým sú obmedzené aj ich elementárne ľudské práva. Druhým problémom je, že neexistuje zhoda v tom, či termín manžel manželka resp. partner partnerka zahŕňa aj partnerov rovnakého pohlavia. Napriek snahe Európskeho parlamentu Komisia v smernici túto nejasnosť nevyriešila.

To, čo sa javí ako problém právnicko administratívneho charakteru je, ako ste aj vy sama podotkli, v skutočnosti otázka politickej vôle. Chcela by som veriť, že Komisia si správne vysvetlí signál, ktorý jasne vysielajú viaceré politické frakcie, pretože šancu pri akčnom pláne na implementáciu Štokholmského programu sme už premeškali, resp. Komisia premeškala, ale ja dúfam, že pri najbližšej príležitosti spraví kroky nevyhnutné na odstránenie všetkých možných nejasností, ktoré momentálne ústia do diskriminácie a nenapĺňania zmyslu európskej ľudsko právnej legislatívy.